Je pense que les résistants syriens sont des héros. Par dizaines, chaque semaine, ils sont menacés, disparaissent, sont tués par balles, dans ce régime sanguinaire.

C'est quelqu'un qui est un symbole.

À ce titre, je pense que nous devons un soutien indéfectible à toutes ces personnes, et je cite en particulier cette représentante, cette femme militante des droits humains, de la citoyenneté, du multiconfessionnalisme, parce que je pense qu'elle représente un peu plus encore que ce combat que nous voulons tous mener et qui réclame une action immédiate et urgente.